Señor presidente, comisario King, de reforzar el intercambio de información disponible entre agencias policiales y judiciales para combatir mejor la amenaza terrorista hemos hablado mucho esta tarde en el Parlamento Europeo, y quiero decir dos cosas con total concisión. La primera hay que reforzar la interoperabilidad, porque tenemos el SIE, el SIS tenemos PNR y ninguna inversión será bastante si no garantizamos la disponibilidad de toda la información y la voluntad política de las autoridades policiales y judiciales para compartirla. Y la segunda, jurídica hace tiempo que caducó el período de cinco años establecido por el propio Tratado de Lisboa para adaptar a Lisboa todo el instrumental de cooperación en materia de información previsto en las Decisiones de 2005 y la Decisión marco de 2006. Por eso es imprescindible, primero, que la Comisión ofrezca una evaluación de incumplimiento y exija el cumplimiento de esos instrumentos previos a Lisboa.